Es geht heute um die Finanzierung von Abtreibungsorganisationen. Die USA haben beschlossen, Abtreibung nicht mehr zu finanzieren, und jetzt will die EU in diese Lücke springen.

Wir können doch nicht etwas finanzieren, für das wir gar nicht zuständig sind wo kommen wir denn da hin?

Sie ist nur in Ausnahmefällen nicht strafbar. Das einzige Gute an dieser Debatte ist, dass wir endlich wahr werden und Sie aufhören, von reproduktiver Gesundheit, von Humanität und Kinderschutz zu sprechen.

Es geht um das Beenden des Lebens ungeborener Kinder das kann man, glaube ich, ganz objektiv so sagen, das werden nicht mal Sie bestreiten.

Hören wir auf, diese Dinge finanzieren zu wollen, für die wir nicht zuständig sind und die strafbare Handlungen sind, sondern kümmern wir uns um den Schutz des Lebens, anstatt es zu beenden!